Spoštovana podpredsednica, hvala za besedo. Spoštovani gostje, kolegice in kolegi! Poslanski skupini Slovenske nacionalne stranke smo se odločili, da bomo podprli Predlog zakona o dopolnitvi Gradbenega zakona, in sicer iz razloga, ker se s predlagano spremembo Gradbenega zakona investitorju za eno enostanovanjske stavbe zmanjšujejo nepotrebni stroški, kar pa je dobro za državljane, spoštovani kolegi iz vlade. Hkrati s tem se pa tudi odpravlja administrativna ovira pri pridobivanju uporabnega dovoljenja. Kot vemo, je sistem gradnje objektov iz aspekta pravne ureditve in izvajanja v Sloveniji zelo kompleksne narave in tudi dolgotrajen proces, ki mu ni ne konca ne kraja. Poleg tega smo tudi mnenja, da je treba celoten Gradbeni zakon malce prevetriti. To pomeni, da ne poslušamo samo gradbince in arhitekte, ki se s tem profesionalno ukvarjajo. Vemo namreč, da delajo samo za lastno korist. Zato je treba prisluhniti strokovnjakom, ki jih imamo v Sloveniji dovolj, da bi ta zakon celostno uredili. Hvala lepa.